Erlauben Sie mir vielleicht vorab ein sehr offenes Wort, dass so viel an Realitätsverweigerung und Selbstbeweihräucherung, wie sich hier in diesem Haus manifestiert, sehr, sehr selten zu erleben ist. Man hat fast den Eindruck, dass hier ein Paralleluniversum entstanden ist, das mit der Welt draußen schon überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wenn Sie heute halbwegs ehrlich gewesen wären, hätten Sie eine Bankrott und Kapitulationserklärung Ihrer Politik abgeben müssen, statt sich selbst zu beweihräuchern. Schauen Sie doch an die zentralen Bereiche dieser Europäischen Union, wo überall nichts funktioniert, ob das die Frage Corona ist, wo Sie zu Beginn der Pandemie Italien und andere Staaten komplett im Regen stehen gelassen haben. Schauen Sie nach Moria Sie haben aus der Migrationskrise seit 2015 nichts gelernt. Immer noch breiten Sie ihre Arme aus, holen Menschen aus aller Herren Länder nach Europa und ignorieren die vielen Probleme, die damit entstehen. Heute postulieren Sie großartig Ihre Klimapolitik. Sie schließen Ihre Augen dann, wenn quer durch den Kontinent LKWs landwirtschaftliche Produkte transportieren, ohne irgendeinen Sinn, statt auf Regionalität zu setzen. Und auf der anderen Seite nehmen Sie den Menschen dann das Geld aus der einen Tasche und stecken einen Bruchteil des Geldes in die andere Tasche. Das ist eine Hokuspokuspolitik, aber keine ehrliche Politik für die Menschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Selbsterkenntnis ist so heißt es der erste Weg zur Besserung. Wenn Sie erkennen, dass Sie mit Ihrer Politik auf dem Holzweg sind, wenn Sie eine Kehrtwende machen, eine richtige Politik beschreiten, werden die Menschen davon profitieren, und auch Ihr Image wird davon profitieren.